Doamnă președintă, sunt trei lucruri pe care nu mi le puteam închipui în secolul XXI fraudarea alegerilor, intervenția armatei în procesul electoral, ceea ce înseamnă pe față o lovitură de stat și violența. Eu sunt medic, medic de urgență în Iași, România, Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu și cred că drepturile omului trebuie respectate, mai ales în acest secol în care problema lor devine din ce în ce mai actuală de la dreptul la sănătate la dreptul la a alege liber și dreptul de a fi protejat atunci când îți exprimi opiniile politice. Și vă felicit doamna Mogherini că ați încercat, prin dialog, să dezamorsați o situație care este greu de închipuit și pe de altă parte îmi pun încă întrebarea cum poate fi gestionată o astfel de situație când este vorba de intervenit la nivelul altui stat. Dacă lucrurile ar trebui să fie rezolvate, soluția sănătoasă mi se pare observatori independenți pentru noi alegeri democratice, iar dacă vorbim de violență cred că aceeași atitudine ar trebui să o avem de fiecare dată, să o condamnăm, că vorbim despre armată sau despre intervenție în procesul electoral, fie că se întâmplă în Bolivia, fie că se întâmplă în țările europene și în special în Vest și nu numai acolo.